Herr Präsident! Dieser gute Bericht ist nur ein Schritt in die richtige Richtung. Das bayerische Handwerk etwa und der bayerische Mittelstand leisten einen wesentlichen Beitrag zu Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Spanien. Junge Spanier kommen in großer Zahl zu uns.

Aber unser Handwerk und unser Mittelstand brauchen zweierlei. Sie brauchen zum einen den Kampf gegen die Nivellierung und zum anderen gegen die Reglementierung. Nivellierung wäre falsch, und deshalb sage ich Hände weg vom Meisterbrief, das ist eine deutsche Tradition, die für Qualität steht! Auf der anderen Seite wollen wir aber nicht, dass das Handwerk und der Mittelstand mit immer mehr bürokratischen Hürden überhäuft werden, wie es jetzt wieder im Fall der Tachografenpflicht und auf anderen Gebieten zu befürchten ist. Und ich ermutige die Kommission, die Worte des Kommissionspräsidenten Barroso hier im Plenum ernst zu nehmen und endlich einen antibürokratischen Kurs einzuschlagen!